ég vil þakka háttvirtum fjórði þingmaður norðvesturkjördæmis gunnari braga sveinssyni fyrir hlý orð

þau orð með því að rísa úr sætum ég endurtek þakkir mínar og óskir til háttvirtra þingmanna og alls starfsfólks alþingis